Monsieur le Président, dans sa stratégie Europe 2020, l'Union européenne s'est fixé comme objectif de rendre notre économie plus verte et nos transports plus modernes. Toutes les institutions européennes ont largement soutenu cet objectif, y compris la quasi totalité des États membres et de notre Parlement. Dans ce contexte, il est donc regrettable que, depuis 2008, plusieurs États membres se soient employés à vider de son contenu la nouvelle proposition de directive Eurovignette et à bloquer ce dossier.

Certes, ce texte est beaucoup moins ambitieux que la proposition initiale mais il permettra pour la première fois de mettre en pratique le principe du pollueur payeur et d'internaliser des coûts externes du transport tels que le bruit ou les émissions de CO2. Pour que cette Eurovignette ne soit pas une simple taxe mais contribue effectivement à l'amélioration des transports en Europe, les États membres sont aussi incités à réinvestir l'argent collecté dans la modernisation des modes de transport. Le Parlement a également réussi à obtenir des avancées concrètes en matière d'interopérabilité des systèmes de péage ainsi que de plus fortes incitations pour l'utilisation de poids lourds moins polluants.